Drittens, sollte dies nicht der Fall sein, fordern wir die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass bis zur Umsetzung der Spielzeugrichtlinie durch die Mitgliedstaaten bis zum Jahre 2011 die Grenzwerte in der Spielzeugrichtlinie so festgelegt werden, dass jedwede Gesundheitsgefährdung von Kindern durch in Spielzeug enthaltene Weichmacher ausgeschlossen wird.

Fünftens, dies erfordert insbesondere eine bessere und effizientere Marktüberwachung, denn in der Regel handelt es sich bei der Überschreitung der von der EU vorgesehenen Grenzwerte um Spielzeug, das in die EU importiert wurde. Eine effiziente Marktüberwachung ermöglicht es aber auch, in der EU hergestellte Spielzeuge daraufhin zu überprüfen, ob auch für diese Spielzeuge die Grenzwerte eingehalten werden. Sechstens, es ist absolut inakzeptabel, sollte dies zutreffend sein, dass für Importe in die EU niedrigere Standards gelten sollen als etwa für die USA. Allerdings, die von der deutschen Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner angekündigte Drohung, so genannte Giftspielzeuge gegebenenfalls im Alleingang zu verbieten, ist nach meiner Auffassung der völlig falsche Weg und völlig kontraproduktiv, um Vertrauen in den europäischen Binnenmarkt zu schaffen.